Beter en meer duurzaam gebruik maken van hulpbronnen is essentieel. We hebben anderhalf jaar vertraging opgelopen en ik zal het voorstel natuurlijk in detail bestuderen, maar toch heb ik al enkele vragen en punten van kritiek, specifiek rond de afvalwetgeving.

U hebt het zelf gezegd de grote verschillen tussen de lidstaten bij de uitvoering van de bestaande wetgeving en het bereiken van de doelen 2020 zijn een enorme uitdaging. Terwijl wij in Vlaanderen bijvoorbeeld 65 procent van ons huishoudelijk afval recycleren, storten sommige lidstaten nog 80 procent ervan. Een volledige uitvoering van de bestaande afvalwetgeving is dus een noodzakelijke eerste stap. Maar welke inspanningen zal de Commissie daarvoor leveren?

Alternatieve oplossingen om iedereen aan boord te krijgen zijn mogelijk, bv. door twinningprojecten, het formuleren van tussentijdse doelstellingen.

Maatwerk is niet alleen nodig voor lidstaten die het moeilijk hebben, maar ook voor voorlopers zoals mijn eigen regio. Hoe wil de Commissie deze concreet aanmoedigen en ervoor zorgen dat innovatie alle kansen krijgt?